18. marca scenáre a metodiku záťažových testov, ktorými chce preveriť európske banky. Ak chceme, aby výsledky týchto testov akceptovala aj odborná verejnosť, musíme sa vyhnúť povrchnosti a nedôslednosti, ktorými boli poznačené testy bankového sektora z júla 2010. Vzhľadom na to, že podľa náročnosti týchto testov sa bude pravdepodobne posudzovať dôveryhodnosť celého európskeho finančného sektora, bolo by dobré, aby boli testy čo najkomplexnejšie a svojou náročnosťou odrážali skutočné riziká, ktorým môže byť finančná sféra v tejto dobe vystavená. Preto sa, podľa môjho názoru, v týchto záťažových testoch nemôžeme vyhnúť primeranému posúdeniu expozície bánk voči konkrétnym štátnym dlhom, či dlhom iných bánk, aby sme dokázali v testoch zohľadniť tie najhoršie možné scenáre, ako je napríklad platobná neschopnosť krajiny. Rovnako musíme zabezpečiť vyvážený a spravodlivý prístup posúdenia odlišných bankových štruktúr a modelov podnikania v jednotlivých členských štátoch a usilovať sa o to, aby sa nové záťažové testy vzťahovali, pokiaľ možno, na celý bankový sektor v každom členskom štáte.